gezondheid.

Het is ook van belang dat Europa doorgaat met bewustmakingscampagnes over LGBTI-mensen en hun gezinnen. Daarnaast moet Europa ook de vrijheid van verkeer garanderen voor alle gezinnen, inclusief regenboogfamilies, in de hele EU, gezien de recente zaak-Coman bij het Europees Hof van Justitie.